frú forseti ég vil nú byrja á því að taka fram að mér hafa ekki mislíkað frammíköll þó ég tali en ég skal alveg viðurkenna að mér fipast oft en það gerir frammíköllin ekki minna virði ég vil aftur á móti bera það alveg af mér að það sé eitthvað ábyrgðarleysi að fylgjast með fjölmiðlum ég hef starfað sem blaðamaður ekki sem fjármálaráðgjafi lengst af minnar starfsævi og ég hef líka sem blaðamaður haft mikinn áhuga á því að lesa það sem aðrir blaðamenn skrifa og ég vísa hér í varðandi það að ég hafi vitað fjármálakreppuna fyrir það vit hafði ég bara af því að lesa blöð economist newsweek og síðan íslensku blöðin ég er ekki að tala um nokkurs konar forvitrisnáttúru þó hún hafi verið þekkt á suðurlandi á tímum gunnars hámundarsonar frænda míns þá er hún nú mjög á undanhaldi ég hélt að það stæðu fyrir dyrum mjög alvarlegir tímar vegna ofurveðsetningar í hinum kapítalíska vestræna hagkerfi að það hafi ekki þurft neina sérstaka spádómsgáfu til að vita það ég held raunar að stjórnarmeirihlutinn hafi allt frá því að ný stjórn tók við völdum og geri enn spili inn á mjög ódýra pólitík um það að þetta sé nú kannski ekki endilega kreppa þetta sé nú kannski ekki svo endilega slæmt við heyrðum hér

í því fólgin að afneita veruleikanum og ég hef litið á að það sé svona eðlileg verkskylda manna hvort sem þeir vinna við blaðamennsku eða stjórnmál að við fylgjumst með því sem skrifað er um efnahagsmál